frú forseti ég notaði ekki orðið volæði það gerði háttvirtur þingmaður ragnheiður ríkharðsdóttir ég var bara að lýsa stefnu sjálfstæðisflokksins hinni ráðandi stefnu ekki síst undir forustu fyrrverandi formanns þess flokks davíðs oddssonar þetta er einfaldlega lýsing á ákveðinni stjórnmálastefnu á hægri væng stjórnmálanna sem gengur meðal annars út á það að hafa lítið regluverk lítið ríki lítið eftirlit lítið aðhald frjálsan stóran markað sem síðar athafnar sig betur þörfum það var lýsingin það kann að vera að þingmaðurinn sé ósammála mér um að svona hafi þetta verið eða þetta hafi verið stefna sjálfstæðisflokksins en þá hef ég misskilið þá stefnu greinilega í grundvallaratriðum þegar ríkisstjórn alþýðuflokks og sjálfstæðisflokks tók við hér viðeyjarstjórnin hét hún vorið nítján hundruð níutíu og einn hafði verið gerð þjóðarsátt árið nítján hundruð níutíu það voru grundvallartíðindi í íslensku þjóðlífi það lagði grundvöllinn að þeirri þróun launamarkaði og vinnumarkaði sem síðar varð sú ríkisstjórn var mynduð um að gerast aðili að evrópska efnahagssvæðinu og það tókst það urðu hins vegar mörg áföll á því kjörtímabili það varð aflabrestur nítján hundruð níutíu og tvö það varð þung kreppa stutt sem betur fer en meðal annars aðildin að evrópska efnahagssvæðinu hjálpaði okkur út úr þeirri kreppu ég hygg að við séum öll sammála um það hvað síðan gerist í síðari ríkisstjórnum sjálfstæðisflokksins og um einkavæðinguna sem er reyndar efni í sérfund og langan ræðudag á alþingi ég hef ekki tíma til að fara yfir það á tuttugu og sjö sekúndum háttvirtur þingmaður spyr mig er frjálsi markaðurinn úti nei svo sannarlega ekki jafnaðarmenn hafa alltaf

opinna vinnubragða og skynsamlegs ramma og það var það sem ég var að tala um það vantaði regluverkið það vantaði